það er skrýtið í sömu andrá þegar er verið að ræða um breytt vinnubrögð þingsins og auka virðingu hins háa alþingis að þá skuli maður þurfa að standa frammi fyrir því að fá skýrslu forsætisráðherra hér hálftíma áður en maður kemur í pontu og að gögn sem hafa verið margumbeðin af háttvirtum þingmönnum skuli ekki liggja almennilega fyrir ég held að í upphafi þessa máls þegar það liggur fyrir til þess að eyðileggja ekki þann markað á fasteignum sem fyrir er á suðurnesjum þá hafi menn átt að vanda sig betur það liggur fyrir að eignirnar yrðu seldar á undirverði þá hefðu menn kannski átt að fara aðra leið heldur en hér var gert og ég held að það að stofna einkahlutafélag um söluna eða umsjón þessara fasteigna hafi verið röng en það er nú kannski hægt að vera vitur eftir á í þeim efnum ég tel að sú gagnrýni á söluferlið eigi að miklu leyti rétt á sér ég tel að samkvæmt lögum hafi eignirnar átt að vera seldar með aðkomu ríkiskaupa ég held að í ljósi þessa máls hafi verið eðlilegt að kanna hvort að brestir hafi verið í útboðsferlinu hvort útboðsskilmálar hefðu ekki þurft að vera skýrari og hvort auglýsingar á eignum hafi verið eðlilegar og nægilegar ég tel ekki nægjanlegt að auglýsa í blöðum og á heimasíðu félagsins þegar um svona stóra og mikla sölu á eignum ríkisins er að ræða í samningi um þróun umsjón og ráðstöfun eigna á þróunarsvæði við keflavíkurflugvöll er kveðið á um í grein sjötíu og tvö að verksali þróunarfélagið skal ávallt við sölu leigu og aðra ráðstöfun eigna ríkisins gæta þess að mismuna ekki aðilum og skal í því skyni tryggja að umræddar eignir verði auglýstar opinberlega til sölu eða leigu og val á viðsemjendum byggist ekki á öðrum sjónarmiðum en mati á hagstæðasta tilboðinu svo kemur fram virðulegi forseti í lögum um heimildir félagsins númer hundrað sjötíu og sex tvö þúsund og sex að þróunarfélagið hafi heimildir til þess að annast söluna annast í umboði ríkisins umsýslu fasteigna á svæðinu í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að félagið sjálft mun gagnvart þriðja aðila lúta sömu reglum og ríkið varðandi til dæmis útboðsskyldu verkefna og gagnsæi og jafnræði í rekstri og umsýslu verkefna ég tel að þetta sé með öðrum orðum skipt og það hafi átt að fylgja venjulegum reglum um útboð um sölu á eignum ríkisins og fela ríkiskaupum söluna varðandi hæfisreglur þá telur maður og vill kannski benda á að það er undarlegt að sjálfstæðismenn skuli vera allt í kringum málið háttvirtir þingmenn hafa rakið hér aðkomu sjálfstæðismanna í reykjanesbæ og ég tel kannski eðlilegast til þess að losna við allar þær efasemdir sem vakna og grunsemdir um óeðlilega viðskiptahætti að öll gögn komi upp á borðið hér ræddi áðan háttvirtur þingmaður árni páll árnason um hæfisreglur stjórnsýslulaga og sagði að þær ættu ekki við þegar bæjarstjóri sem væri aðili að einu félagi væri að selja eign til annars bæjarfulltrúa sem væri í öðru félagi það getur vel verið en svona viðskipti hljóta að vekja upp margar spurningar það er einfaldlega þannig að hæfisreglur stjórnsýslulaga þær ná einnig til manna sem selja eigur til aðila sem